Pani Komisarz! Wprowadzone przez niektóre państwa członkowskie na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej bariery pozataryfowe dla eksporterów żywności ograniczają swobodę przepływu towarów, zagwarantowaną Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Liczne przeszkody są niczym innym jak przejawem dyskryminacji skierowanej przeciwko eksporterom żywności w Unii Europejskiej i zaburzają prawidłowe i przejrzyste funkcjonowanie unijnego rynku wewnętrznego. Pani Komisarz, stwierdziła Pani, że zgadza się z uwagami. Dlaczego więc Komisja skoro problem powstał nie dzisiaj nie podjęła skutecznych działań zapobiegających tym utrudnieniom dla eksporterów? Czy Komisja monitoruje tak zwane techniczne, dodatkowe regulacje czy dodatkowe utrudnienia wprowadzane przez poszczególne państwa Unii Europejskiej i czy zamierza podjąć jakieś konkretne skuteczne działania, aby temu zapobiegać?